Kluczowe jest dzisiaj dążenie do realnej konwergencji, ponieważ Unia gospodarcza i walutowa tylko w takich warunkach może skutecznie się rozwijać w długim terminie. Regulacje wspólnotowe muszą wspierać realną konwergencję, bez tego będziemy tylko dryfować, nie będziemy w stanie się rozwijać i konkurować na rynkach światowych. Konwergencja to przede wszystkim wspólny rynek, który jest gwarancją naszej konkurencyjności właśnie na rynku światowym. Jedna uwaga skierowana bezpośrednio do Pana Przewodniczącego Van Rompuya, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli euro nie jest własnością krajów strefy euro. Euro jest wartością ważną dla nas wszystkich. Wpływ waluty euro i jej stabilność dla gospodarki krajów członkowskich, które korzystają, przypomnę, z czasowej jedynie derogacji, są często nie mniej ważne, albo równie ważne jak dla krajów strefy euro.

A metoda wspólnotowa gwarantuje nam z kolei to, że jeżeli uchwalimy pewne przepisy, to będą one dotyczyły nas wszystkich, a nie tylko tych słabszych. Bo dzisiaj możemy sobie zadać pytanie, czy gdybyśmy mieli na przykład słaby rząd w Niemczech lub w Paryżu, to też naciskami zewnętrznymi bylibyśmy w stanie go zmienić?